Ich habe Journalisten, Journalismus Studenten jetzt bei mir gehabt, die mich nach dem größten Problem für die Arbeit im Europäischen Parlament gefragt haben. Aus meiner Sicht ist eines der größten Probleme eine fehlende europäische Öffentlichkeit. Das brauchen wir für eine europäische Demokratie, für eine europäische Gesellschaft.

Denn aus Sicht von Nachrichten, davon, selbst Nachrichten zu produzieren, eine öffentliche europäische Diskussion zu starten, ist doch Video ungleich wichtiger als Spiele. Da geht es nicht nur um Markt, da geht es eben um ein gesellschaftspolitisches Projekt, als das wir das Internet begreifen sollten, und das sehe ich nicht bei dieser Kommission. Kommissar Oettinger ist nicht nur Kommissar für digitale Wirtschaft, er ist Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft. In diesem Sinne sollten wir an diesem Paket arbeiten, sollten mehr hinzufügen, mehr hineinbringen und sollten die 500 Millionen EuropäerInnen nicht nur als KonsumentInnen betrachten und KonsumentInnenschutz machen, sondern wir sollten sie als BürgerInnen, als WählerInnen, als TeilnehmerInnen an der europäischen Demokratie betrachten und in diesem Sinne an dem Paket arbeiten.